Maar dan komen we bij de grote vraag, dezelfde vraag die ik ook stelde na de presentatie van de langetermijnstrategie voor het klimaat. Hoe gaan we dit in concrete actie omzetten, niet alleen morgen, maar ook vandaag? Als ik kijk naar het voorstel voor de meerjarenbegroting en zie dat we daarin beleid en geld vastleggen tot en met 2027, dan doet dat ernstig gedateerd aan. Dat is oude politiek, als ik het vergelijk met deze twee uitstekende documenten van de Europese Commissie. Laten we wel zijn, 2030 lijkt ver weg, maar het is morgen. En we hebben nog maar heel weinig tijd om het tij te keren. Dus, mijn concrete vraag aan de Commissie is wanneer kunnen wij concrete voorstellen verwachten? En kunnen wij aanpassingen van de meerjarenbegroting verwachten?

Voor de structuurfondsen geldt hetzelfde als voor het landbouwbeleid ze voldoen niet aan de criteria die we nu stellen.